þetta mál er á þingskjali tuttugu og níu og þetta er tuttugasti og níunda mál ég verð að segja það frú forseti að það gleður mig sérstaklega í lok þessa þingfundar hér í dag þar sem þetta er síðasti þingfundur í bili og síðasti þingfundur fyrir næstkomandi mánudag mánudaginn tuttugasta og fjórða október en þá eru einmitt þrjátíu ár liðin frá kvennafrídeginum að það gleður mig sérstaklega að fá tækifæri til að mæla fyrir þessu mál hér og nú í ljósi þess hátíðisdags sem fram undan er næstkomandi mánudag frú forseti hugmyndin að viðfangsefni þessarar tillögu til þingsálytkuar varð til í kjölfarið eða réttara sagt á málþingi íslenskra grænlenskra og færeyskra þingkvenna þar sem fjallað var um aukinn hlut kvenna í stjórnmálum og var haldið á vegum færeyska þingsins í þórshöfn á síðastliðnu sumri en þar snerust umræðurnar fyrst og fremst um ástæður þess að ekki eru fleiri konur á þingi og svo var mikið rætt um muninn sem er á hlut kvenna á þingum þessara þriggja landa tölurnar sýndu að gengi þingkvenna er mjög mismunandi í þessum þremur löndum og til að mynda lá þá fyrir að konum hafði fækkað á alþingi við kosningarnar tvö þúsund og þrjú og þeim fjölgaði á hinn bóginn mikið á grænlenska þinginu og þær eru fram að kosningum þar núna yfir þrjátíu prósent þingmanna

hins vegar kom það svolítið spánskt fyrir sjónir að það voru aðeins þrjár konur á færeyska þinginu sem gerir þær að níu prósent þingmanna þetta stafar einkum af kosningafyrirkomulaginu en þessar konur þrjár fengu samtals tuttugu prósent eða konur á listum í færeyska kosningunum fengu samtals um tuttugu prósent atkvæða en vegna kosningafyrirkomulaginu skilaði það sér ekki í því að þær yrðu nema þrjár og níu prósent þingmanna við lok þessa málþings voru dregnar saman helstu áherslur í inngangserindum og umræðum og ein þeirra sem allur þingheimur var þá sammála um var um þörf þess að kanna viðhorf meðal kjósenda og hverjar væntingar kjósenda væru til stjórnmálaþátttöku kvenna það er svolítið sérkennilegt að þetta er nú ein af okkar nánustu grannþjóðum færeyingar að heyra á færeysku þingkonunum að þær vildu meina að það væri ríkjandi viðhorf í færeyjum ekki síst hjá færeyskum konum meðal kjósenda að stjórnmál væru hlutverk karla karlar ættu að sinna stjórnmálum en hlutur konunnar væri að vera heimavinnandi þetta sögðu færeysku þingkonurnar blákalt að þær nytu ekki stuðnings kvenna almennt vegna þess hvernig hlutverkaskiptingu færeyskra kjósenda kvenkyns væri í þeirra huga þær vildu meina að þetta fylgi sem þær fengu væri ekkert síður frá körlum meðal færeyskra kjósenda en konum þá vaknaði þessi spurning um hvernig viðhorfin væru hugsanlega mismunandi hjá þessum þremur frændþjóðum til kvenna og hvaða væntingar væru meðal þessara þjóða til þátttöku kvenna í stjórnmálum okkur flutningsmönnum þessa frumvarps þótti mjög vel við hæfi að alþingi íslendinga ætti frumkvæði að slíkri könnun og það mætti þá hugsa sér að þessar nánu frændþjóðir gætu síðar notið góðs af og haft þær til hliðsjónar við sambærilega vinnu í sínum þjóðþingum meðflutningsmenn ásamt mér á þessu máli eru háttvirtir þingmenn anna kristín gunnarsdóttir arnbjörg sveinsdóttir guðrún ögmundsdóttir og kolbrún halldórsdóttir og allir þeir þingmenn sem ég hef talið upp sátu einmitt

segja að útgangspunktur þessa máls sé sá að jafnræði með körlum og konum á vettvangi stjórnmálanna snúist eins og á öllum öðrum sviðum þjóðfélagisins um að samfélaginu nýtist sem best sá auður sem býr í krafti kvenna

og ef við tökum mið af gallup könnun sem var gerð haustið tvö þúsund og þrjú eru áttatíu og þrjú komma níu prósent allra þeirra sem spurðir voru að því að staða karla væri mun betri en staða kvenna í íslensku samfélagi og það miðar heldur hægt á vettvangi stjórnmálanna að því að ná því markmiði að tryggja jöfn lýðréttindi kvenna og karla og það miðar mun hægar hjá okkur heldur en hjá nánustu frændþjóðum okkar en nánustu frændþjóðir okkar hafa líka í mun meira mæli beitt sérstökum úrræðum eins og kynjakvótum og fléttulistum til að tryggja aukinn hlut kvenna það má segja að tölulegar staðreyndir og kyngreindar upplýsingar sýni það svart á hvítu hver staða kvenna er í athugasemdum með þessari þingsályktunartillögu eða í greinargerðinni er staðhæft að það hafi orðið afturför á ákveðnum sviðum og það er vissulega rétt það hefur orðið framgangur á ákveðnum sviðum en afturför eða að minnsta kosti stöðnun á öðrum og það vekur auðvitað ugg um hvert stefnir eitt gleggsta dæmið er kannski það að í síðustu kosningum fækkaði konum á alþingi íslendinga við höfum við að styðjast í íslensku samfélagi tilteknar upplýsingar sem sýna einar og sér sýna mjög sterka stöðu og mjög þýðingarmikla stöðu kvenna í íslensku efnahags og atvinnulífi eins og til dæmis það að það eru marktækt fleiri konur en karlar sem ljúka námi bæði í framhaldsskólum sérskólum og háskólum og í háskólunum er hlutur kvenna sextíu og þrjú prósent það er alltaf talað um menntun og gildi menntunar fyrir mannauðinn og það segir sig þá sjálft að menntun kvenna vegur þar mun þyngra og auðvitað er það mannauðurinn sem er grunnurinn að samkeppnishæfni okkar sem þjóðar svo höfum við líka staðreyndir sem sýna það svart á hvítu að þrátt fyrir þetta mikla atvinnuþátttöku kvenna og hátt menntunarstig íslenskra kvenna eiga íslenskar konur líka hlutfallslega næstflest börn allra kvenna í evrópu en það sem barneignir eru ráðandi hlutur fyrir er í rauninni efnahagsleg afkoma þjóðarinnar til lengri tíma litið vegna gildis aldurssamsetningar þjóðarinnar

mjög vel bæði til dæmis í þýskalandi og í svíþjóð að konur eru að velja að eiga ekki börn þeir velja sig frá því að eiga börn til að geta óhindrað einbeitt sér að því að nýta menntun sína og ná frama í starfi og þetta vegna þess að þetta hefur svo mikil áhrif á aldurssamsetninguna er orðið mikið áhyggjuefni víðast hvar annars staðar í evrópu það er kannski rétt að geta þess þá í þessu samhengi að frakkar las ég nýlega í einhverri blaðagrein eru farnir að verðlauna konur sérstaklega sem ná því marki að eignast þriðja barnið þetta sýnir kannski hversu mikið er lagt upp úr barneignum og aldurssamsetningu þjóðarinnar meðal annarra þjóða svo höfum við auðvitað aðrar tölulegar upplýsingar og staðreyndir sem sýna hve illa konur standa það sem ég taldi upp núna er til marks um það hvað konur eru sterkar eða hafa mjög sterka stöðu og eru mjög þýðingarmiklar fyrir íslenskt efnahags og atvinnulíf og svo eru aðrar staðreyndir sem sýna það svart á hvítu hvað konur standa illa gagnvart öllum áhrifum og völdum í samfélaginu það er eins og tölfræðin sem sýnir að það eru aðeins tvær konur ráðuneytisstjórar og aðeins fimmtán deildarstjórar af sextíu eru konur og meðaltalshlutur kvenna í nefndum og ráðum á vegum ráðuneyta er aðeins þrjátíu prósent engin kona er forstjóri eða stjórnarformaður í tíu stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum né tíu stærstu fjármálafyrirtækjunum og í fimmtíu stærstu íslensku fyrirtækjunum er aðeins einn kvenforstjóri og einn kvenstjórnarformaður svo er það kynbundinn launamunurinn sem mikið hefur verið ræddur upp á síðkastið og ekki síst í tengslum við næstkomandi mánudag tuttugasta og fjórða október og þrjátíu ára afmæli kvennafrídagsins en það liggur fyrir að ef litið er fram hjá lengd vinnutíma námu laun kvenna aðeins rúmum sextíu prósent af launum karla og til skamms tíma var þar jafnvel talin lækkun á síðustu árum að ógleymdu því að hlutur kvenna í sveitarstjórnum var hérna tvö þúsund og tvö þrjátíu og einn komma eitt prósent sem var aðeins þrjú prósent fjölgun frá kosningunum nítján hundruð níutíu og átta það er enginn ágreiningur um formleg markmið og leiðir í baráttunni fyrir jöfnum rétti og jafnri stöðu karla og kvenna við samþykkjum hér allur þingheimur einróma jafnréttisáætlanir og það er líka almenn samstaða um samþættingarleiðina að er alveg ljóst að með tilkomu fæðingarorlofs karla og því að þeir fengu sama rétt og konur til fæðingarorlofs er lagaleg staða karla og kvenna orðin jöfn alla vega eftir orðanna hljóðan svo standa þó að vísu eftir fjölmörg ákvæði í lögum sem eru ókynbundin í orði en koma misjafnlega við konur og karla svo sem ýmis ákvæði kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga það hefur í raun miðað á margan hátt lítið í rétta átt undanfarin ár í baráttunni fyrir jöfnum rétti og jafnri stöðu kynjannaog margir þykjast sjá bakslag á ýmsum sviðum ekki síst í ljósi þeirrar staðreyndar að konum fækkaði hér í síðustu alþingiskosningum það má segja að markmiðið með þessari tillögu sé fyrst og fremst það að leita að rót vandans en tillagan er takmörkuð við það að kanna stöðu kvenna í stjórnmálum alltsvo að leita að ástæðum hennar ástæðum þess að staða kvenna er ekki sterkari og betri og leita að ástæðunni þá í afstöðu og viðhorfum almennings til kvenna og stjórnmálaþátttöku þeirra og síðan jafnframt hjá konunum sjálfum sem eru þátttakendur í stjórnmálastarfi og jafnframt að leita að afstöðu og viðhorfum innan fjölmiðlanna raunin er sú að konur hafa sýnt á öllum sviðum ef ekki öllum sviðum samfélagsins að þær standa körlum hvergi að baki hvorki á vettvangi stjórnmálanna né annars staðar við eigum eina eða fleiri kvenfyrirmyndir á nær öllum sviðum samfélagsins og konur hafa jú undanfarin ár gert þá kröfu að verða aðeins metnar að verðleikum og almennt ekki reynt að höfða til kjósenda sem konur vegna kynbundinna verðleika eða nokkurra sérstakra áherslna á hin svokölluðu mjúku mál hvorki konur né karlar hafa sérstaklega haldið á lofti almennt árangri eða ávinningi samfélagsins af stjórnmálaþátttöku kvenna eða þeim breytingum sem hafa orðið á viðfangsefnum í stjórnmálum með auknum hlut kvenna

og veki mun eða r áhuga kvenna og laði þær síður að starfinu svo eru þeir sem halda því fram að það skipti engu máli hvort konum fjölgi á alþingi íslendinga og jafnvel þó að þær nái fjörutíu prósenta hlut meðan konurnar vinni ekki saman þverpólitískt og verði raunverulegt pólitískt afl svo eru þeir sem halda því fram að karlar í stjórnmálum noti konur til að sýna kjósendum jákvæða hlið sína og flokksins konum sé fyrst og fremst hossað og hampað fyrir kosningar en svo sé stundum raunin sú að þeim sé ýtt til hliðar og frá völdum og áhrifum að kosningum loknum sumir kenna því þarna um og þess vegna er áhugavert að fá fram viðhorf kjósenda ekki síst kvenkyns kjósenda sumir halda því fram að ástæða þessa sé fyrst og fremst sú að konur skorti sterkt bakland sterkt bakland kvenna sem styðji þær og hvetji þær til að standa fyrir sínu og sínum áherslum þá erum við komin akkúrat að þessu sem er

sér hvort kjósendur sjái almennt skýra ástæðu til að styðja aukinn hlut kvenna í stjórnmálum sem yrði óhjákvæmilega á kostnað karla af því að valda og áhrifastöður eru fyrir fram ákveðin stærð en það má segja að viðhorf kjósenda ráði kannski ekki öllu eins og staðhæft er í greinargerðeinni en ræður alla vega mjög miklu og má segja mestu um hvort konur ná jafnræði á við karla á vettvangi stjórnmálanna síðan þarf náttúrlega að huga líka að því hver hlutur fjölmiðla er vegna þess að það lá til að mynda fyrir að ef skoðuð var síðasta kosningabarátta baráttan fyrir kosningarnar til alþingis síðast þá áttu konur ekki nema tuttugu og fjögurra prósenta í undanfara kosninga maður spyrði hvort þessi fjórðungsþátttaka var fyrir fram óyggjandi vísbending um hver uppskera kvenna yrði

hljóðar svo alþingi ályktar að fela félagsmálaráðherra að skipa nefnd er kanni viðhorf til kvenna í stjórnmálum til áhrifa kvenna og valda og til gildis og þýðingar stjórnmálaþátttöku kvenna fyrir samfélagið nefndin kanni sérstaklega afstöðu almennra kjósenda karla og kvenna en leiti jafnframt eftir sjónarmiðum kvenna sem tekið hafa þátt í stjórnmálastarfi svo og viðhorfum fjölmiðla það er blaðamanna og þáttastjórnenda af báðum kynjum